Et que dois je constater? Qu'aujourd'hui, ce Parlement, qui se prépare à adopter une position relativement ambitieuse, s'adresse à un siège vide. Je constate que le Conseil, qui se targue d'être seul compétent en la matière, traite ce Parlement par dessus la jambe, comme si nous n'existions pas! Nous connaissons la Présidence néerlandaise les Pays Bas sont les champions de la dissimulation fiscale, nous le savons mais, ici, ils se dissimulent et même pas en dessous du siège. On se demande ce qu'ils ont à cacher. Ce qu'ils ont à cacher, c'est une avalanche d'amendements venus des États membres à la proposition de la Commission. Des amendements dont le seul but est d'affaiblir considérablement la portée des textes déposés.

Je voudrais prendre deux exemples les Pays Bas, pendant leur Présidence, se sont bien abstenus d'avancer sur cette notion d'imposition minimale effective des entreprises. Évidemment, ils ont fait de la quasi non imposition leur principal argument de vente. Mais aussi, le très vertueux Wolfgang Schäuble que vous citez si souvent, Monsieur le Commissaire